um breytingu á lögum um almannatryggingar númer hundrað tvö þúsund og sjö með síðari breytingum í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og þriðja maí síðastliðnum er fjallað sérstaklega um bættan hag aldraðra og öryrkja og að unnið verði að einföldun almannatryggingakerfisins forseti biður um ró í salnum og ef hæstvirtur félagsmálaráðherra gæti ívið hækkað rödd sína þá segir einnig að fylgt verði eftir tillögum örorkumatsnefndar um stóraukna starfsendurhæfingu og nýtt matskerfi varðandi örorku og starfsgetu jafnframt verði komið til móts við þann hóp sem er með varanlega skerta starfsgetu frumvarp það sem ég mæli hér fyrir felur í sér breytingar á lögum um almannatryggingar en í því felast umtalsverðar hækkanir frítekjumarka vegna atvinnutekna örorku og endurhæfingarlífeyrisþega í frumvarpinu er gert ráð fyrir að sett verði ákvæði til bráðabirgða um að frítekjumark vegna atvinnutekna örorkulífeyrisþega verði hækkað í hundrað þúsund krónur á mánuði frá og með fyrsta júlí tvö þúsund og átta hið sama mun gilda um endurhæfingarlífeyrisþega þetta þýðir að örorku og endurhæfingarlífeyrisþegar geta aflað sér tekna af atvinnu upp að hundrað þúsund krónur á mánuði án þess að það hafi áhrif til skerðingar á lífeyrisgreiðslur þeirra í stað rúmlega tuttugu og sjö þúsund króna áður alþingi samþykkti á yfirstandandi þingi lög um breytingu á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni aldraðra þar var kveðið á um margvíslegar breytingar á greiðslum í þágu aldraðra og öryrkja í samræmi við tillögur verkefnisstjórnar sem ég setti á laggirnar á síðasta ári sem ríkisstjórnin gerði grein fyrir í yfirlýsingu þann fimmta desember tvö þúsund og sjö í hinum

hér er því gert ráð fyrir sams konar breytingu að því er varðar örorku og endurhæfingarlífeyrisþega en síðastliðið vor var sú breyting gerð á almannatryggingalögum og lögum um málefni aldraðra að atvinnutekjur sjötíu ára og eldri hafa engin áhrif til skerðingar á bótum frá tryggingastofnun ríkisins megintilgangur þess að hækka frítekjumark vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega er að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku og gera þeim kleift að afla sér aukinna tekna af atvinnu án þess að bætur frá tryggingastofnun ríkisins skerðist í greinargerð með frumvarpi því er alþingi samþykkti og varð að lögum í mars síðastliðnum kom fram að framkvæmdanefnd forsætisráðherra um endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar ynni að tillögum um framkvæmd sem ætlað væri að ná svipuðum markmiðum hvað varðar örorku og endurhæfingarlífeyrisþega og hvetja einstaklinga til vinnu fram kom að slíkar tillögur sem miði að því að tryggja örorkulífeyrisþegum hundrað þúsund króna frítekjumark vegna atvinnutekna eða ígildi þess yrðu síðar lagðar fyrir alþingi þar sem fyrir liggur að niðurstöður vinnu framkvæmdanefndar forsætisráðherra um endurskoðun örorkumats og eflingu starfsendurhæfingar munu ekki liggja fyrir fyrr en síðla árs er með frumvarpi þessu lagt til að við lög um almannatryggingar bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þar verði kveðið á um þrátt fyrir ákvæði þriðju málsliðar b liðar annarrar málsgreinar sextándu grein laganna skuli örorkulífeyrisþegi á tímabilinu fyrsta júlí tvö þúsund og átta til fyrsta janúar tvö þúsund og níu geta valið um að hafa hundrað þúsund króna frítekjumark á mánuði vegna atvinnutekna eða telja sextíu prósent af atvinnutekjum til tekna við útreikning tekjutryggingar með þessu verður eins og áður segir frítekjumark atvinnutekna örorkulífeyrisþega hækkað til samræmis við hækkun frítekjumarks vegna atvinnutekna ellilífeyrisþega á aldrinum sextíu og sjö til sjötíu ára eða í hundrað þúsund krónur á mánuði ef miðað er við heilt ár er viðmiðunin því einn komma tvær milljónir króna í stað þess þrjú hundruð tuttugu og sjö þúsund króna frítekjumarks á ári samkvæmt gildandi lögum lagt er til að hækkunin öðlist gildi fyrsta júlí tvö þúsund og átta og gildi til bráðabirgða þar til endurskoðað örorkumatskerfi hefur öðlast gildi og komi í stað frítekjumarksins sú breyting sem nú er lögð til hefur til dæmis þau áhrif að bætur til einhleyps örorkulífeyrisþega sem hefur tólf hundruð þúsund krónur í árslaun af atvinnu munu hækka um tæplega þrjátíu þúsund krónur á mánuði eða liðlega þrjú hundruð fimmtíu og sex þúsund krónur á ári ef þessi sami lífeyrisþegi hefði auk þess sex hundruð þúsund krónur á ári í lífeyrissjóðstekjur munu bætur til hans hækka um rúmlega þrettán þúsund krónur á mánuði til viðbótar vegna þess frítekjumarks sem samþykkt var í marsmánuði síðastliðnum vegna lífeyrissjóðstekna öryrkja og hækkunar á aldurstengdri örorkuuppbót greiðslur frá tryggingastofnun hjá þessum öryrkja hækka þannig úr áttatíu og fimm þúsund fjögur hundruð tuttugu og eitt krónum í júní í hundrað tuttugu og átta þúsund átta hundruð og fjórtán krónur í júlí eða samtals um fjörutíu og þrjú þúsund fjögur hundruð krónur á mánuði heildartekjur hans hækka því um samtals fimm hundruð tuttugu þúsund krónur á ári samkvæmt upplýsingum frá tryggingastofnun ríkisins voru liðlega þrjátíu prósent örorkulífeyrisþega með launatekjur eða reiknað endurgjald í desember tvö þúsund og sjö eða um fjögur þúsund sex hundruð einstaklingar samkvæmt útreikningum stofnunarinnar má áætla að þar af muni um tvö þúsund sex hundruð fimmtíu einstaklingar hafa ávinning af hækkun frítekjumarks á atvinnutekjur í hundrað þúsund krónur á mánuði ekki er unnt að áætla fyrirfram þann fjölda sem mun nýta sér nýjar viðmiðunarreglur varðandi frítekjumark á atvinnutekjur en þess má vænta að talsvert fjölmennur hópur örorkulífeyrisþega nýti sér þetta tækifæri til þess að feta sig út á vinnumarkaðinn breytingin mun því fela í sér aukin tækifæri til handa örorkulífeyrisþegum með þeim auknu lífsgæðum sem þátttaka á vinnumarkaði felur í sér fyrir lífeyrisþegana sjálfa og samfélagið í heild rannsóknir hafa jafnframt sýnt að það er þjóðhagslega hagkvæmt að öryrkjar vinni kjósi þeir að gera það þannig sýnir rannsókn rannsóknarseturs verslunarinnar við háskólann á bifröst að slíkt muni auka framleiðni og þjóðhagslega hagkvæmni samfara því að tekjutengingar aldraðra og öryrkja verði afnumdar eins og áður segir má gera ráð fyrir að hækkun frítekjumarksins muni leiða til aukinnar atvinnuþátttöku örorkulífeyrisþega og hafa þannig í för með sér hærri tekjur og lífsgæði þeim til handa öryrkjabandalag íslands hefur lagt áherslu á hækkun frítekjumarks í baráttunni fyrir bættum kjörum öryrkja og virkrar þátttöku þeirra í samfélaginu og er þessi breyting í samræmi við þeirra áherslur breytingin er jafnframt í samræmi við þau markmið sem hugmyndir örorkumatsnefndar um starfshæfnismat og starfsendurhæfingu byggja á í ljósi fyrirhugaðra breytinga á örorkulífeyriskerfinu með áherslu á starfshæfnismat og starfsendurhæfingu mun hækkun frítekjumarks örorkulífeyrisþega aðeins gilda til bráðabirgða þar til nýtt kerfi með nýjar viðmiðunarreglur hefur verið tekið upp mikilvægt er að svo sé til þess að nýjar aðgerðir hefti ekki starf og bindi ekki hendur þess starfshóps sem nú starfar að því að byggja upp nýtt örorkulífeyriskerfi virðulegi forseti ég hef fjallað um þær breytingar sem í frumvarpinu felast og undirstrika að í því eru ákvæði sem stuðla að bættum kjörum öryrkja og eru til nokkurrar einföldunar á almannatryggingakerfinu ég vil jafnframt leggja mikla áherslu á að þeirri nefnd sem ég skipaði á síðastliðnu ári var falið að skila mér samræmdum tillögum fyrir fyrsta nóvember á þessu ári varðandi heildarendurskoðun almannatryggingalöggjafarinnar er miði að einföldun hennar ég geri ráð fyrir því við séum sammála um nauðsyn þess að sú vinna fari fram og oft hefur komið fram í umræðum á alþingi að núverandi kerfi sé allt flókið og full þörf á því að einfalda það ég mun halda áfram að beita mér fyrir úrbótum í lífeyristryggingakerfinu sem leiði til bættra kjara fyrir lífeyrisþega og jafnframt til réttlátara og einfaldara kerfis ég læt þessari yfirferð yfir efni frumvarpsins og einstök ákvæði þess lokið og leyfi mér hæstvirtur forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar og til annarrar umræðu